virðulegi forseti þessi tillaga miðar að því að söfnum landsins byggðasöfnum og öðrum söfnum landsins verði sýnd sú virðing að treysta starf þeirra væntingar og drauma í starfi sérstaks prófessors sem verði tengdur byggðasöfnum landsins og sérstaklega byggðasafninu í skógum undir eyjafjöllum og þá um leið þórði tómassyni safnverði sem er líklega annar mesti safnamaður íslandssögunnar á eftir árna magnússyni þessar tvær kempur skiluðu miklu verki og þórður er enn að mikilvægi byggðasafna á íslandi það er mikilvægið sem gildir og það er óumdeilt þau eru allt í senn menningarsöfn sögusöfn og verkfærasöfn þau eru spegilmynd lífsins í landinu það segir í gömlu máltæki að því sem þú segir mér gleymi ég en það sem þú sýnir mér muni ég þetta er nú lenskan sem reynslan hefur sýnt svona í stærstum dráttum byggðasafnið tryggir skilvirkni hvoru tveggja þau eru mikilvæg fyrir þekkingu landsmanna á lífinu í landinu þróun búsetu lífsháttum og öllu sem lýtur að mannlegu samfélagi íslendinga það skiptir miklu máli að þau séu sett upp af alúð og tillitssemi og af mikilli vandvirkni byggðasafnið í skógum er eitt öflugasta byggðasafn landsins það nýtur þess að hafa byggst upp undir forustu þórðar tómassonar einhvers mesta safnamanns íslandssögunnar eins og ég gat um áðan sem hefur sinnt því af fádæma ósérhlífni og krafti og þess að hafa byggst upp í nánum tengslum við grasrótina í landinu fólkið sjálft í starfi og leik